Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona o poslovni skrivnosti ima namen uskladiti slovenski pravni red z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne osmega junija dva šestnajst ter v enem zakonu celovito urediti področje poslovne skrivnosti. Ureditev, ki bo poslovno skrivnost enotno urejala tako znotraj pravnega reda Republike Slovenije ko tudi znotraj kroga držav članic Evropske unije v Novi Sloveniji pozdravljamo. Ocenjujemo, da poenotenje pravne ureditve poslovne skrivnosti povečuje predvidljivost uporabe zakonskih določb in s tem krepitev načela zaupanje v pravo. Na drugi strani pa uskladitev opredelitev poslovne skrivnosti med državami članicami EU poenostavlja poslovanje med subjekti v različnih državah EU ter tako predstavlja tudi pozitivno spremembo za stanje skupnega evropskega trga. Pri obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu se je odvila predvsem razprava o vprašanju, ali moramo v zakonu urediti tudi pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti za namen izvajanja nalog v preiskovalne komisije državnega zbora. Glede na to, da so v naši državi preiskovalne komisije postale pomemben faktor preiskovanja protipravnih ali negospodarskih ravnanj, ocenjujemo, da je zaradi preprečitve kakršnihkoli različnih tolmačenj pri pri dobivanju gradiva za parlamentarno preiskavo koristno, da se v tem zakonu uredi tudi to vprašanje. Prevečkrat smo že lahko opazovali velike težave različnih parlamentarnih preiskovalnih komisij, ko so se trudile pridobiti gradivo od različnih subjektov, ki so se temu zelo upirali. Ocenjujemo, da je matično delovno telo ravnalo odgovorno, ko je sprejelo amandma, ki določa, da je zakonita tudi pridobitev poslovne skrivnosti, če jo za namene preiskave zahteva preiskovalna komisija državnega zbora kadar v skladu z zakonom izvaja parlamentarno preiskavo. Ker predlog zakona prinaša poenotenje instituta poslovne skrivnosti na evropski ravni in znotraj slovenske zakonodaje ter s tem olajšanje njegove uporabe ter povečanje predvidljivost poslovanja med subjekti v različnih EU državah, bomo predlog zakona podprli.